Ja, spoštovani predsedujoči, najlepša hvala. Jaz se bom, tega rebalansa proračuna oziroma predloga proračuna dotaknila v luči reševanja stanovanjske problematike, ki vemo, da je pač pereča, ta proračun jo pa seveda delno delno zasilno krpa, rešuje in, na tej točki ga seveda lahko podprem oziroma pozdravljam ta ukrep. Namreč, vemo, Slovenija je že petindvajset let, brez neke ustrezne stanovanjske politike, pa čeprav, ustava v oseminsedemdesetem členu pravi, da naj bi, država bila tista, ki ustvarja možnosti, da bi državljani lahko torej pridobili ustrezno stanovanje. V resnici pa seveda vemo, da ni tako, da smo prepuščeni torej stihiji trga, da sami rešujemo ta vprašanja. Torej, že četrt stoletja se soočamo s pomanjkanjem neprofitnih stanovanj, Stanovanjski sklad Republike Slovenije pa žal svoja stanovanja prodaja, po neki tržni logiki, na primer za kar tri tisoč, evrov po kvadratnem metru. Cene nakupa ali pa najema stanovanj so docela neregulirane in so seveda, previsoke. Bi pa, torej kot rečeno, pohvalila, to postavko v proračunu, ki se ji reče Stanovanjska dejavnost. Namreč, za leto dva tisoč devetnajst, je torej namenjeno štirikrat toliko denarja kot, recimo, v preteklem letu, kot lani, kar seveda ni tako slabo. Morda je malo manj, optimistično ali pa pozitivno dejstvo, da gre to povečanje na račun obsega subvencioniranja tržnega najema in mladih družin, kar je sicer lepo in prav, in nič nimam proti in, kratkoročno je to seveda super ukrep. Kajti tu se sredstva povečujejo sedemsto tisoč, evrov na kar tri cela petnajst milijona evrov. Vendar je treba povedati, da če pogledamo srednjeročno ali pa celo dolgoročno, je seveda takšen pristop politikam seveda ne bo prinesel nekih dolgoročnih rešitev, ne bo zares rešilo teh nevralgičnih problemov, ki sem jih že omenila. Pa ponovno povrnem k oseminsedemdesetemu členu ustave, je jasno, mi smo tukaj, država je tukaj, ki mora oskrbeti državljane. To ni neka naravna pravica trga ali pa neke prepuščena nekaj s neki lakomnosti zasebnikov, pač pa, je treba zagotoviti primerne fonde, zato stanovanjske fonde, da dejansko, reguliramo trg, da posežemo na ta trg in da dejansko začenjamo reševati to problematiko sistemsko in dolgoročno. Navsezadnje konec koncev, če lahko rečem, je stanovanje seveda ena osnovnih človekovih potreb po varnosti in to je treba imeti pred očmi. Pa ne gre samo, za to dejstvo, ki sem ga omenila, če pogledamo, s čim se spopadajo mlade generacije, torej mladi, ki so, ki, ki, ki imajo že težave pri vstopanju na trg dela in zaposlovanja, imajo težave pri tem, kako bodo živeli, kje bodo živeli, kako si bodo sploh lahko zagotovili, ne vem, najem sobe. Najem malega stanovanja je že marsikomu problem. O nakupu skorajda nihče več ne sanja ali pa o najemu nekih kreditov. Pa niso samo mladi te žrtve. Žrtve so seveda tudi, tranzicijske generacije, tisti, ki so nekako v tej tranziciji izviseli, bili potisnjeni na socialni rob, se pravi imamo tukaj, raznorazne družbene skupine, ki se spopadajo s s to problematiko, zdaj kar se tiče dejanskega primanjkljaja stanovanj v Slovenij, je seveda ta primanjkljaj težko zares dobro oceniti, lahko pa ga posredno nekako izmerimo iz dejstva, da je recimo prosilcev za neka neprofitna stanovanja, recimo, desetkrat več, kot pa dejansko je teh stanovanj, na trenutno na razpolago. Recimo V prestolnici smo priča takšnemu pojavu. No, dobro, prestolnica je sicer, zgodba za sebe, tudi zaradi turistifikacije in gentrifikacije, te pospešene turistifikacije, ki potem seveda, so zaradi tega cene na trgu popolnoma podivjale in, v, zelo ranljiv položaj potisnile številne od mater samohranilk, mladih, upokojencev, brezposelnih, hendikepiranih in, številnih drugih, socialno ranljivih družbenih skupin, da jih preveč ne ne naštevam, Zdaj, Dejansko, če pogledamo na portal Nepremičnine pika net, vidimo, kako letijo cene v nebo in, kako, kako to, porazno vpliva, na te revnejše sloje prebivalstva ali pa na tiste, ki ki životarijo tik nad pragom revščine, Če samo podam še primerjavo z Avstrijo, pač vidimo, da je prag revščine določen na, štirinajst tisoč dvesto evrov na leto, pri nas nekje na sedem tisoč, ampak kljub temu v Avstriji, če pogledamo ceno kvadratnega metra stanovanja skupaj s stroški vred, je tam sedem evrov, pri nas pa brez stroškov štiri evre. Če tu prištejemo še stroške, potem vidimo, da smo že skoraj tu nekje, pri tem, da, imamo polovico slabše, slabšo postavko za to, kaj je recimo, prag revščine, Skratka, ob takih pogojih zares ni čudno, da je toliko naših sodržavljank in sodržavljanov v zelo težki socialni, pravzaprav zelo ogrožajoči socialni, situaciji, zato je seveda potrebno ukrepati zdaj, in če se želimo revščini učinkovito upreti, se seveda poleg številnih ostalih ukrepov seveda zelo pomembne spremembe stanovanjskih politik in v Levici pri tem vztrajamo in tudi računamo na to, da se bomo držali vsi skupaj zavest iz, koalicijske pogodbe, ki smo jo navsezadnje izpogajali skupaj z vami. Skratka, računam na to, kajti za tako, težko vprašanje seveda potrebna skupna politična volja, potreben je skupen napor, potreben je širok politični konsenz o tem in potrebno se je zavedati, da to mora v prihodnjem letu in v prihodnjih in nadaljnjem torej mandatu te vlade postati pravzaprav ena izmed osnovnih prioritet reševanja nekih nevralgičnih problemov pri nas. Skratka, veseli me, da letošnji proračun pa kaže te prve obrise, ki so zelo pozitivni, ki nakazujejo, da gremo v to smer, za, tisto ta pravo bo pa potrebno vse to, kar sem omenila. Hvala lepa.